Škrtaním sa možno akurát tak prepadnú do recesie a nakoniec bude kvôli hospodárskemu poklesu ešte ťažšie splácať dlhy a ich bremeno bude stále narastať.

Zatiaľ čo úsporné opatrenia dostávajú pomaly podobu zákona, iniciatíva pre rast a zamestnanosť ostala len vo forme obyčajnej výzvy.

Fiškálna dohoda sa prijíma mimo rámca európskych zmlúv a s výnimkami a úloha Európskeho parlamentu, teda nás, pri rokovaniach o týchto záležitostiach sa úplne minimalizuje. Európa musí ostať jednotná a držať sa demokratických princípov a existujúcich právnych rámcov.